virðulegi forseti ég tala fyrir frumvarpi til laga um breytingu á skipulagslögum númer hundrað tuttugu og þrjú tvö þúsund og tíu flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson sigurður ingi jóhannsson oddný g harðardóttir unnur brá konráðsdóttir og árni johnsen í fyrstu grein er lagt til að við þrítugustu og aðra grein laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi með leyfi forseta við þriðju málsgrein bætist nýr málsliður svohljóðandi hafi skipulagsstofnun ekki afgreitt aðalskipulagstillögu með staðfestingu synjun eða frestun staðfestingar þess að öllu leyti eða hluta að liðnum fjögurra vikna fresti er sveitarstjórn heimilt að ákveða að aðalskipulagið skuli taka gildi uns ákvörðun skipulagsstofnunar liggur fyrir og skal sveitarstjórn þá auglýsa það í b deild stjórnartíðinda við fjórðu málsgrein bætist nýr málsliður svohljóðandi með leyfi forseta við fjórðu málsgrein bætist nýr málsliður svohljóðandi ráðherra skal synja fresta eða staðfesta aðalskipulag innan fjögurra vikna frá því að tillaga frá skipulagsstofnun barst ráðuneytinu og við fimmtu málsgrein bætist þá nýr málsliður með leyfi forseta hafi ráðherra ekki afgreitt aðalskipulagstillögu með synjun frestun eða staðfestingu aðalskipulags samkvæmt fjórðu málsgrein er sveitarstjórn heimilt að ákveða að aðalskipulagið skuli taka gildi uns ákvörðun ráðherra liggur fyrir og skal sveitarstjórn þá auglýsa það í b deild stjórnartíðinda í annarri grein er lagt til að það bætist við aðra málsgrein þrítugustu og sjöttu grein nýr málsliður svohljóðandi með leyfi forseta hafi skipulagsstofnun ekki afgreitt tillögu sveitarstjórnar innan fjögurra vikna frests er sveitarstjórn heimilt að ákveða að tillagan skuli taka gildi uns ákvörðun skipulagsstofnunar liggur fyrir og skal sveitarstjórn þá auglýsa hana í b deild stjórnartíðinda síðan er lagt til að lögin öðlist þegar gildi þegar alþingi er búið að afgreiða þau svo ég ræði aðeins ástæðuna fyrir því að ég og samþingmenn mínir eru að leggja fram þessa breytingu á skipulagslögum er vegna þeirrar umræðu og þeirrar ábendingar sem við höfum fengið frá ýmsum sveitarfélögum um tafir á afgreiðslu tillagna að aðalskipulagi fyrir ýmis sveitarfélög hjá skipulagsstofnun og umhverfisráðherra til að nefna nokkur vil ég tilgreina flóahrepp skeiða og gnúpverjahrepp sveitarfélagið ölfus og mýrdalshrepp og í gær fór fram umræða um aðalskipulag skaftárhrepps umhverfisráðherra hefur fært rök fyrir því af hverju tafir hafa orðið á afgreiðslunni og lagt áherslu á að unnið hafi verið að öllum málum eins hratt og kostur er þrátt fyrir það hefur afgreiðsla ýmissa mála dregist jafnvel umfram gefna kærufresti eða afgreiðsla ráðuneytisins hafnað fyrir dómstólum líkt og í tilfelli flóahrepps fjárfestingar í atvinnulífinu eru forsenda hagvaxtar í landinu og endurreisnar íslands til þess að fyrirtæki taki ákvörðun um fjárfestingu þarf að huga að ákveðnum atriðum og skapa hagstætt umhverfi fyrir fjárfesta fjárfestingin þarf að vera arðsöm þrátt fyrir áhættu fjárfestingargetan þarf að vera til staðar og fjárfestingarviljinn þá er mjög mikilvægt að það umhverfi sem stjórnvöld búa fyrirtækjum sé fyrirsjáanlegt og samkvæmt sjálfu sér svo sem skattar leyfisveitingar og ýmsar stjórnsýslulegar eða lagalegar reglur tel ég að megi færa ágætisrök fyrir því að svo hefur ekki verið á undanförnum árum skilvirk afgreiðsla skipulags skiptir þar miklu máli enda forsenda þess að framkvæmdir geti hafist að gert sé ráð fyrir viðkomandi verkefnum í aðalskipulagi sveitarfélags til þess að skerpa á regluverki stjórnsýslunnar og tryggja vandaðri vinnubrögð er því lagt til hér að sveitarstjórn geti einhliða ákveðið að aðalskipulag sveitarfélagsins taki gildi ef skipulagsstofnun afgreiðir ekki aðalskipulagstillögu innan lögformlegs frests jafnframt er lagt til að sendi stofnunin tillöguna til ráðherra en í breytingum sem voru gerðar í hinum nýju skipulagslögum kom sú breyting inn að skipulagsstofnun getur raunar afgreitt endanlega aðalskipulagstillögu ef það eru engar athugasemdir en ef það eru athugasemdir þá sendir stofnunin tillöguna til ráðherra vegna þess að hún telji að synja eða fresta skuli staðfestingu verði ráðherra settur lögformlegur frestur til að afgreiða tillögu skipulagsstofnunar hafi ráðherra ekki tekið ákvörðun innan þess frests geti sveitarstjórn einhliða ákveðið að aðalskipulagið taki gildi þar til ákvörðun liggur fyrir þetta er sem sagt heimildarákvæði en ekki þannig að það taki sjálfkrafa gildi í þeim tilfellum þegar farið er fram úr lögbundnum fresti og sveitarstjórn ákveður að aðalskipulag taki gildi er gert ráð fyrir að sveitarstjórn auglýsi það í b deild stjórnartíðinda lagt er til að lögin taki þegar gildi og eigi eftir það við um öll aðalskipulag sem send eru skipulagsstofnun til afgreiðslu

á aðalskipulagi sveitarfélaga frumvarp þetta var lagt fram á síðasta löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu umhverfisnefnd bárust þó tíu umsagnir um málið helmingur þeirra var jákvæður einn umsagnaraðili tók ekki afstöðu til málsins og fjórir umsagnaraðilar gerðu athugasemdir við það umsagnaraðilar inntu meðal annars eftir upplýsingum um bótaskyldu þegar sveitarstjórn hefur ákveðið að aðalskipulag taki gildi og gefið út framkvæmdaleyfi í samræmi við það fari svo að skipulagsstofnun hafni aðalskipulagi eftir að sveitarstjórn hefur ákveðið að láta skipulagið taka gildi og gefa út leyfi í samræmi við það er það skipulagsstofnun sem hefur brugðist lögbundinni skyldu sinni sveitarstjórn gaf út leyfi í samræmi við lög og gildandi skipulag og verður því ekki séð að á það falli bótaskylda ef slíkt leyfi fellur úr gildi vegna synjunar skipulagsstofnunar á aðalskipulagi þá höfðu umsagnaraðilar uppi efasemdir um að þetta fyrirkomulag yrði til þess að auka skilvirkni og að tímafrestur sem skipulagsstofnunar væri veittur samkvæmt frumvarpinu væri nægilega langur hvað þetta varðar

því hvort skipulagsstofnun hefur lokið afgreiðslu sinni veitir þetta stofnuninni ákveðið aðhald jafnframt því sem hún fær nægilegan tíma til að sinna starfi sínu og fara yfir aðalskipulag jafnframt vil ég bæta því við að það sem hérna er verið að tala um heimildarákvæði þá ætti í rauninni þau samskipti sem fara þá fram á milli þessara tveggja stjórnsýslustiga annars vegar hjá ríkinu og hins vegar hjá sveitarfélaginu þá ætti að vera tiltölulega auðvelt að koma á framfæri ábendingum og upplýsingum og biðja jafnvel um viðræðu við sveitarfélagið þannig að þeir geri sér þá grein fyrir hver sé ástæðan fyrir því að hugsanlega þarf að fá meiri tíma þá verðum við að hafa í huga og það er það sem er undirliggjandi náttúrlega með þessu að það eru gríðarlegir hagsmunir í húfi fyrir sveitarstjórn að fá aðalskipulag sitt samþykkt sem fyrst þannig að það verði ekki annað séð en þær fjórar vikur séu nægilegur tími fyrir skipulagsstofnun til að fara yfir aðalskipulag að teknu tilliti til hagsmuna sveitarfélaga að lokinni þessari umræðu mundi ég gjarnan vilja að málið færi til vinnslu hjá umhverfis og samgöngunefnd og við fáum tækifæri til að taka formlega afstöðu til málsins í þingsal